Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alto rappresentante, Lei ha ragione a segnalarci la strategia dell'Unione europea in questa fase delicata, perché proprio quando tutto sembra cedere alla violenza della guerra senza fine, quando di volta in volta sembra decisivo e quasi esclusivo il ruolo di una singola potenza regionale, tanto più ritorna la forza della nostra iniziativa politica e diplomatica. E noi su questo dobbiamo tenere il passo fermo. Mantenere innanzitutto gli impegni presi per l'azione umanitaria. È decisivo e fondamentale accompagnare ai nove miliardi che abbiamo investito, abbiamo deciso di prendere un impegno per il 2017, una continua e costruttiva azione sul campo aiutare la Giordania e il Libano, che sono i paesi più esposti in questa vicenda e, infine, questo è il passaggio più politico che vorrei segnalare, tenere insieme Astana e Ginevra. Non dividerci, né qui né nell'azione diplomatica, ma considerare i due momenti come complementari di un'azione politica che deve portare al cessate il fuoco sul campo e consentire così poi l'azione politica necessaria per la ricostruzione politica, il futuro della Siria. A me pare che questo sia il terreno su cui noi dobbiamo decidere la nostra iniziativa e la nostra azione e l'azione a cui Lei sta coraggiosamente tenendo fede come Unione europea.